Monsieur le Président, Monsieur le Représentant du Conseil, Madame la Commissaire, Monsieur le Commissaire et chers collègues, le contexte de préparation du quatrième Sommet de la Terre est difficile. Bien sûr, il nous appartient de faire face à la crise financière et économique que connaît la zone euro. Mais une crise n'en chasse pas une autre et elles sont souvent liées. Eh oui, la crise de la dette ne touche pas seulement la Grèce et les finances européennes.

C'est aussi une crise sociale et écologique à laquelle nous devons mettre fin.

Nous avons commencé à entamer notre crédit il y a quarante ans et depuis, la dette se creuse. Les inégalités se renforcent, les agios grossissent chaque année dérèglements climatiques, déforestations, effondrement des stocks de poissons, perte de la biodiversité en sont les signes les plus flagrants.

Et pour ce faire, il appartient aux responsables de ce monde d'agir solidairement, maintenant, dès 2012, pas dans dix ans. Je crois que l'Union européenne a un rôle primordial à jouer et que le quatrième Sommet de la Terre à Rio, en juin 2012, est le cadre idéal pour prendre de nouveaux engagements, pour changer nos modèles de développement économique. Pour une nouvelle économie verte. Oui à une économie moins consommatrice des ressources, plus équitable, et qui s'inscrirait dans la soutenabilité écologique et la justice sociale.

Oui au principe de bioconditionnalité, mais non à la marchandisation et à la privatisation des biens communs. Non à la reproduction des modèles qui nous ont conduits là où nous en sommes aujourd'hui. Et puis, oui à un statut international des réfugiés environnementaux. Oui à plus de responsabilité, de justice et de démocratie environnementale.

Quelle réponse donnerons nous si un autre enfant se lève à Rio en juin 2012 et nous exprime sa peur de l'avenir, son incompréhension face aux inégalités régnant sur la planète et nous implore d'agir avant qu'il ne soit trop tard? La résolution que nous voterons demain est un des éléments de la réponse. Cette résolution, telle que votée par la commission de l'environnement de ce Parlement, est une position ambitieuse, volontaire et responsable. Et j'appelle mes collègues à ne pas l'affaiblir. J'appelle la Commission et le Conseil à lui donner la portée qu'elle mérite au plus haut niveau, pour un développement soutenable à l'échelle mondiale.